Herr Präsident! Der Anschlag auf das Bardo Museum in Tunis hat mindestens 22 Zivilisten das Leben gekostet. Inzwischen hat sich der Islamische Staat zu diesem abscheulichen Verbrechen bekannt. Sie, EU Außenbeauftragte Mogherini, haben kurz nach dem Anschlag der tunesischen Regierung Unterstützung zugesichert und sich dabei nicht allein auf Sicherheitsmaßnahmen, sondern gerade auch auf die ökonomische und demokratische Entwicklung des Landes bezogen und haben das hier heute noch einmal sehr detailliert ausgeführt. Es ist wichtig, dass wir in Europa unsere Solidarität mit Tunesien in dieser schwierigen Zeit bekunden. Wir müssen dabei unseren Worten aber auch Taten folgen lassen und bereit sein, angemessene Mittel zur Verfügung zu stellen, um Tunesien stärker als bisher zu unterstützen. Die Unterstützung muss gewährleisten, dass dieser Anschlag nicht zu einem Rückschlag für den Transformationsprozess des Landes wird, sondern Tunesien sich weiter zu einem demokratischen Erfolgsmodell in der Region entwickeln kann. Tausende Tunesier sind in der letzten Woche auf die Straße gegangen. Bei den Protesten fand auch ein zentraler Slogan der Jasminrevolution von 2011 in abgewandelter Form erneut Anwendung. Aus dem Ruf Wir haben keine Angst! wurde nun Wir haben keine Angst vor Terrorismus!. Angesichts der globalen Bedrohung durch Dschihadisten sollte dies nicht nur eine zentrale Botschaft für Tunesien sein, sondern für die gesamte Region und auch für Europa. Wir haben keine Angst vor Terrorismus!. sollte jedoch auch als eine Mahnung gegen voreilige Maßnahmen und Überreaktionen verstanden werden. Ich sehe es als unsere Aufgabe, die Tunesier darin zu unterstützen, dass Maßnahmen zum Schutz vor Terrorismus in Einklang mit menschenrechtlichen Prinzipien stehen. Sehr wichtig wäre es deshalb, dass die EU insbesondere die Stärkung von rechtsstaatlichen Institutionen fördert.

Dass es stattfindet, ist auch eine konkrete Solidaritätserklärung mit der tunesischen Gesellschaft.